V dnešním světě, v situaci, kdy stále častěji musíme čelit nebezpečí, je potřebná velmi úzká spolupráce, a to také v oblasti bezpečnostní i zahraniční. Je tedy velmi správné, že v naší zprávě byl schválen odstavec, o kterém jsme hlasovali, který vyzývá také k prodloužení sankcí vůči jednotlivcům i vůči subjektům v Rusku, protože je to potřebné vzhledem k neúspěchu provádění Minských dohod. Nás samozřejmě musí především zajímat situace, která není stabilní a týká se našeho bezprostředního sousedství. Zpráva správně reaguje na nepřehlednost současného mezinárodního prostředí a Evropská unie musí být v této oblasti aktivnější. Je to požadavek občanů Evropské unie a Evropský parlament v tomto vychází vstříc.